Gospođo povjerenice želim istaknuti dva programa, na kojima sam osobno sudjelovao dok sam bio istarski župan, koja su se pokazala vrlo djelotvorna kada govorimo o obiteljskom nasilju nad ženama. Prvi program je sigurni telefon gdje su se žrtve nasilja mogle javljati i biti odmah primljene na razgovor, a poslije toga i organizacija mreže sigurnih kuća gdje su žene mogle doći same ili s djecom, ako su imale djecu, i dobiti u ovom slučaju od gradova u Istri i Istarskoj županiji konkretnu pomoć, i to dugotrajnu,

Takvi su konkretni projekti bitni, takvim konkretnim nevladinim organizacijama koje brinu o tim žrtvama nasilja moramo direktno pomoći. I zadnja stvar, želim upozoriti i na žtrve rata koji je bio na području bivše Jugoslavije. Ima još mnogo žena koje pate, molim da pomognete i onim organizacijama koje brinu o njima.